Mit der EU Erbrechtsverordnung haben wir ein Stück europäische Gesetzgebung, das direkt das Leben von vielen Bürgerinnen und Bürgern betreffen kann.

Und sie stehen jetzt eben vor dieser Rechtswahl Erblasser können sich jetzt aussuchen jenes Land, dem sie angehören, oder jenes, in dem sie zum Schluss leben, bevor sie versterben. Fragen, wie mit Besteuerung umgegangen wird, ergeben sich bei vielen europäischen Rechtsakten mit Empfehlungen, also Soft Law Daher meine Frage an Sie Hat die Kommission bereits den Dialog mit den Mitgliedstaaten gesucht, um eine langfristige Lösung bei drohender Doppelbesteuerung ebenso wie bei Steuerumgehung durch Schließen von Lücken zu suchen?

Befürchtet die Kommission, dass einige Erblasser mit mehreren Staatsangehörigkeiten bewusst die Rechtswahl zugunsten von Mitgliedstaaten treffen, die gar keine Erbschaftssteuer nach ihrem nationalen Recht erheben? Das scheint natürlich recht an den Haaren herbeigezogen zu sein, aber ich denke mir, auch diese Themen sollten wir gerade um Umgehungen zu vermeiden anpacken.